fyrirspurn til samgönguráðherra um flug milli lands og eyja í fjórum liðum

eiginlega spurningin sem ég dreg saman í þessa veru og óska svars hjá